Señora presidenta, teniendo en cuenta los recientes y graves errores cometidos en el marco del intercambio de información sobre nacionales de terceros Estados que viajan al espacio Schengen, el Sistema de Entradas y Salidas constituye un instrumento importante para mejorar la protección de las fronteras exteriores y contribuir a la prevención e investigación de delitos de terrorismo y de otros delitos penales graves. El Sistema de Entradas y Salidas reemplazará el tradicional sistema de sellado de pasaporte por uno adaptado al uso de las nuevas tecnologías. Asimismo, retendrá los datos personales de los nacionales de terceros que viajan a la Unión con un visado de corta duración, incluidas una imagen facial y huellas dactilares. Durante el periodo de retención de los datos personales, los organismos encargados de la aplicación de la ley tendrán acceso a esa información, siempre que se cumplan ciertos criterios establecidos. Por ello, el resultado del informe es positivo, ha sido fruto del consenso y de la necesidad de fortalecer el control de las fronteras en el actual contexto de lucha contra el terrorismo.